Hvala za dodatni odgovor, ministrica. Kljub temu bi v skladu s poslovnikom zahteval razpravo v državnem zboru na to temo. Hvala lepa.